Desde que llegué a este Parlamento comprobé la carencia de leyes sobre víctimas y animé a la Comisión a presentar una directiva de apoyo, derecho y protección de víctimas de delitos. Hoy, siete años después, estoy aquí de nuevo para debatir cómo podemos mejorar esa Directiva, porque lo que tenemos ahora no es suficiente. La Directiva de 2011 abrió el camino para una armonización de los derechos de las víctimas, pero no todos los Estados miembros han hecho bien los deberes algunos países no la han aplicado bien. Por eso damos recomendaciones en este nuevo informe a los Estados para que cumplan lo que ya dijimos en 2012. Además, introducimos nuevas directrices para mejorar la vida de las víctimas. Algunos temas relevantes son el papel de las víctimas durante los procesos penales, particularmente los testigos, porque muchas veces sufren una victimización secundaria. También hemos destacado la importancia del Convenio de Estambul en la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, es importante armonizar el delito de acoso porque todavía hay muchos países que no lo tienen. También hemos querido puntualizar que, independientemente del Estado donde se cometa el delito, la víctima tenga garantizados sus derechos. Otra parte importante de este informe es la protección de los niños. En la mayoría de los casos, los niños son víctimas de violencia de género y son los más vulnerables. Uno de los principales fallos que hemos visto en la aplicación de esta Directiva es que ni los profesionales, ni los jueces, ni los policías han recibido el entrenamiento y la formación suficientes para explicar a las víctimas que tenían estos derechos. También hemos incluido en el informe la importancia de las campañas de sensibilización para informar a las víctimas y a la sociedad de cómo disfrutar de estos derechos. Quizás el logro más significativo de la Directiva, de la que yo fui ponente en 2012, fue lo que se llamaba la evaluación individual y, lamentablemente, no todos los Estados miembros han sabido llevarla a cabo una evaluación individual es fundamental para saber las necesidades específicas que tiene una víctima. La falta de implementación del artículo 22 ha creado muchos problemas, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo. Por ello, he trabajado para que estuvieran representadas, ya que en la Directiva de 2012 no lo estaban —había solo una pequeña referencia—. Los últimos ataques de Europa —París, Bruselas, Niza, Berlín, Barcelona, Lieja— han causado muchísimas víctimas.

2012. Ya en diversas audiencias que hemos organizado en este Parlamento se quejaban de cómo habían sido tratadas, y en este informe señalamos las necesidades que estas víctimas del terrorismo nos han dicho durante estos meses. Deberíamos garantizarles no solo sus derechos económicos, sino también su derecho a la memoria, a la justicia y a la dignidad. También este informe insta a los Estados a establecer mecanismos legales para criminalizar la glorificación de un acto de terrorismo si esto humilla a las víctimas, porque puede causar una segunda victimización. Y, finalmente, termino, señor presidente, pidiendo un reglamento o una directiva para las víctimas del terrorismo.